Mimo że małe i średnie przedsiębiorstwa dają prawie 70 miejsc pracy w sektorze prywatnym oraz generują około 60 całkowitego obrotu w Unii Europejskiej, ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Dlatego cieszy mnie, że Komisja przedstawiła konkretny program ukierunkowany na wzrost i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że wraz z komunikatem na temat pobudzania przedsiębiorczości oraz dzięki ułatwieniu dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania w ramach programu Horyzont 2020 powstanie spójny pakiet wspierający unijną przedsiębiorczość. Zgadzam się z posłem Creutzmannem, iż musimy położyć nacisk na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, które nadal stanowią poważną barierę. Cieszę się też, że 60 budżetu programu COSME, a zatem więcej niż pierwotnie przewidywano, zostanie przeznaczone na te instrumenty finansowe.